Manches ist schon unerträglich, was hier gesagt wird. Europäer zwingen, Kinder zu kriegen und Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen.

Europa darf an dieser Aufgabe nicht scheitern. Arbeit ist der Schlüssel zur erfolgreichen Integration und gibt den Geflüchteten die Möglichkeit, selbständig zu werden und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen. Sie gibt ihnen Menschenwürde und Selbstwertgefühl. Durch den Umgang mit Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz werden Freundschaften geknüpft und soziale Integration ermöglicht. Die Blue Card ist vom Grundsatz her keine schlechte Idee, aber sie ist nicht die Lösung für die Flüchtlingskrise in Europa.

Der Beschäftigungsausschuss hat in einem Initiativbericht gefordert die Erhöhung des Europäischen Sozialfonds auf 25 im Rahmen der Kohäsionspolitik, um Integrationsmaßnahmen zu ermöglichen, die schnellere Bearbeitung von Anträgen, denn je länger Geflüchtete auf ihren Aufenthaltsstatus warten, umso schwieriger wird auch gerade die berufliche Integration, sowohl für den Geflüchteten als auch für die Arbeitgeber. Und wir brauchen eine schnelle Erfassung und Anerkennung der Qualifikationen. Wir fordern guten, gleichen Zugang zu Bildung, Weiterbildung, Wohnraum, gesundheitlicher Betreuung und zum Arbeitsmarkt und zum Sozialschutz.